Dat betekent dat investeren in biodiversiteit ook een ongelooflijke economische meerwaarde kan betekenen.

En op het vlak van landbouw hebben wij de laatste tien, vijftien jaar wel heel wat vooruitgang geboekt, maar eigenlijk zitten wij nog heel ver van de uiteindelijke doelstelling.